Das ist Ausdruck der Solidarität in Europa.

Auch dafür könnten Strukturfondsmittel eingesetzt werden, und vieles mehr. Das zeigt, Europa ist solidarisch. Aber es muss dann auch der Druck erhöht werden, damit die Mittel, die die Europäische Union hier zur Verfügung stellt, in dem Sinne angewandt werden, wie es jetzt beim Frühjahrsgipfel besprochen wird.